Bereits bei der Erarbeitung des Hygienepakets war uns klar, dass die jetzige Durchführung der Fleischbeschau an den Schlachthöfen nicht den Bedingungen gerecht wird.

Nun hat die Kommission einen Vorschlag unterbreitet, um hier eine Verbesserung zu erreichen, und ich glaube, der Vorschlag geht schon in die richtige Richtung.

Diese Vorinformationen werden also dem Tierarzt, der am Schlachthof tätig ist, übermittelt, und der Tierarzt entscheidet, wie dann die Untersuchung durchgeführt wird. Ich glaube, das ist der Mangel gewesen im Vorschlag der Kommission dass der Begriff der amtliche Tierarzt nicht mehr darin stand. Die zuständige Behörde muss nach wie vor verantwortlich sein. Die Kommission hat zugesagt, dass sie diesen Fehler korrigieren wird, dass sie diesen aufnehmen wird, sodass ich überhaupt keinen Grund mehr sehe, gegen den Vorschlag der Kommission zu stimmen, weil sie jetzt genau die Voraussetzungen geschaffen hat, deren Fehlen ich kritisiert habe. Der Vorschlag der Kommission beinhaltet ja nicht nur diesen einen Punkt, sondern er sagt ja auch, dass zum Beispiel die Salmonelleninfektionen stärker untersucht werden in den Schlachthöfen durch wöchentliche Abnahme von Proben, bei denen

Das ist eigentlich der entscheidende Punkt, an dem ich sage, hier ist der richtige Ansatz gewählt.

Das wäre der nächste Schritt, der sein müsste.

Aber die Untersuchung wird ja weiterhin durchgeführt.